það er óhætt að segja að starfsemi íslandsdeildar nato þingsins á liðnu ári markast af þeim miklu kaflaskilum sem urðu í öryggissögu íslands á þessum vetri gerðist það að ameríski herinn sem hér hafði verið i krafti tvíhliða varnarsamningsins frá nítján hundruð sextíu og eitt hvarf af landi brott samkvæmt einhliða ákvörðun bandaríkjastjórnar það er eiga óhætt að segja að þetta alla því að öllum líkindum að íslandsdeildin var virkari en hún hefur sennilega nokkru sinni verið áður í sögu þátttöku íslands í nato þinginu og sömuleiðis vil ég að það komi alveg skýrt fram að það ríkti mikil eindrægni meðal fulltrúa alþingis á nato þinginu í þessu máli þannig á það líka að vera það skiptir miklu máli að það sé fullkomin samstaða hjá þeim sem koma fram fyrir íslands hönd í burðarmálum sem líta má á að séu partur af undirstöðu okkar fullveldis sem þjóðar af þessu tilefni frú forseti vil ég undirstrika það að ég hef verið valinn til þess trúnaðar að vera formaður í þessari nefnd þrátt fyrir það að ég er ekki í liði stjórnarinnar heldur vonandi með öflugri andstæðingum hennar á þeim velli sem hún á það skilið en ég vil taka það alveg skýrt fram að við höfum komið fram sem einn maður og talað einni röddu um þetta mikilvæg mál það er öryggishagsmuni íslands það er óhætt að segja að það er mín reynsla af þátttökunni í nato þinginu og þingmannasambandi atlantshafsbandalagsins að það er kjörinn vettvangur fyrir smáþjóð eins og okkar til þess að koma með öflugum hætti fram sjónarmiðum okkar á þessu mikilvæga máli sem öryggishagsmunirnir eru það gerðum við líka öll svikalaust á öllum þeim fundum sem við sóttum af hálfu alþingis við lögðum kapp á það á þessu ári að sækja alla þá fundi þar sem við máttum upp röddu koma og á öllum þeim fundum tókum við til máls oftar en einu sinni og notuðum hvert tækifæri á meðan samningar okkar og bandaríkjamanna stóðu yfir til þess að koma á framfæri þeim viðhorfum sem samstaða hefur ríkt um meðal meginhluta alþingismanna varðandi þennan málaflokk strax þegar bandaríkjamenn tilkynntu það með einhliða hætti fimmtánda mars síðastliðinn að þeir hygðust láta varnarliðið hverfa héðan í burtu fyrir lok september tvö þúsund og sex hófst íslandsdeildin handa við að nýta þau sambönd sem hún hafði í gegnum veru sína og þátttöku í þingi atlantshafsbandalagsins til þess að kynna málstað íslendinga við tókum málið upp í bréfaskriftum við sendum meðal annars öllum formönnum landsdeilda nato deildarinnar bréf þar sem við kynntum málstað íslendinga og óskuðum eftir stuðningi þeirra ef á þyrfti að halda til þess að tryggja að nægilega viðunandi samningar tækjust við notuðum sömuleiðis alla fundi til þess að koma málstað okkar á framfæri í ræðum og þegar við áttum þess kost að leggja fyrirspurnir fyrir æðstu ráðamenn bæði ráðherra og framkvæmdastjóra atlantshafsbandalagsins gerðum við það við óskuðum sömuleiðis eftir því að þegar hinn árlegi vorfundur var haldinn að þessu sinni í parís yrði sérstök umræða utan dagskrár í þinginu í einni mikilvægustu nefnd þingsins um varnarmál íslendinga rétt er frá því að greina að hvarvetna birtist mikill skilningur á málum okkar og fráfarandi forseti þingmannasambandsins pierre laluse frakkneskur maður hann gerði það sem hann gat til þess að hægt væri fyrir íslendingana að koma málstað sínum fram í þessari utandagskrárumræðu sem ég nefndi áðan þar bar það til tíðinda að allir þeir sem tóku þátt í umræðunni tóku undir málstað íslendinga ekki síst þeir vinir sem við eigum að mæta í eystrasaltslöndunum og reyndar líka í þeim löndum atlantshafsbandalagsins þar sem ekki er að finna hefðbundnar loftvarnir eins og til dæmis lúxemborg og nokkrum öðrum í máli þeirra þingmanna sem tóku til máls í umræðunum um öryggishagsmuni íslands kom fram sú sterka skoðun sem ég tel vert að komi fram hér að það væri nauðsynlegt að atlantshafsbandalagið kæmi því í fastar og stjórnskipaðar skorður með hvaða hætti bandalagið tryggði loftvarnir þeirra ríkja innan bandalagsins sem ekki ráða sjálf fyrir hefðbundnum loftvörnum sérstaklega kom það fram af hálfu þeirra sem komu frá eystrasaltsríkjunum að þeir voru mjög fýsandi þess að slíkt fyrirkomulag væri tekið upp það helgast auðvitað af því frú forseti að þau ríki sem eru nú nýgengin í atlantshafsbandalagið hafa ekki komið sér upp flugflota sem nægir til þess að verja lofthelgi þeirra en hafa hins vegar með ákaflega hugvitsamlegum hætti náð samkomulagi við ýmis lönd innan atlantshafsbandalagsins sem taka að sér hvert um sig tímabundið að verja lofthelgi þeirra þetta er fyrirkomulag sem við íslendingar ættum að skoða nánar í framtíðinni og gæti vel verið að væri hægt að nýta þá aðstöðu sem við höfum á keflavíkurflugvelli þar sem varnarliðið var áður

loftvarnir ég vil segja það frú forseti alveg fullum fetum að slíkar varnir eru hluti af því að verja fullveldi okkur tókst að gera það áður með samningum við bandaríkin í kjölfar þess að herinn

hef talað sem fulltrúi íslands á þingum þingmannasambands atlantshafsbandalagsins hef ég komið á framfæri því sem er skoðun meiri hlutans hér í því máli þó að ég hafi á stundum getið þess að gjarnan hefði ég viljað sjá það mál með öðrum hætti á fundum þingmannasambandsins gefst gott tæki færi ekki aðeins fyrir íslenska alþingi að öðlast mikilvæg tengsl sem í þessu máli koma okkur mjög til góða heldur líka til þess að fylgjast með þróun sérstaklega í hinum viðkvæmari hlutum heims þessi þingmannasamtök hafa eins og mörg önnur þróast í þá veru að þar hafa menn tekið upp harðar varnir fyrir mannréttindi og lýðræðisþróun og nato þingið hefur hvað eftir annað látið til sín taka með harðorðum ályktunum ef einstök ríki sem eru á jaðri bandalagsins jafnvel innan þess eða önnur ríki eða orðið uppvís að mannréttindabrotum ég nefni sem dæmi að á þingum sambandsins voru samþykktar harðorðar ályktanir einmitt um ákveðin brot sem komust upp í hvíta rússlandi og í ýmsum öðrum ríkjum við höfum sömuleiðis á þessum þingum fjallað um mögulega stækkun atlantshafsbandalagsins ég tek þetta sérstaklega hér upp frú forseti vegna þess að íslendingar á sínum tíma voru með vissum hætti brautryðjendur fyrir eystrasaltsríkin ekki aðeins að því er varðaði frelsun þeirra undan ægivaldi hinna föllnu sovétríkja heldur mæltum við líka fyrir því hér í þessum sölum og á alþjóðlegum samkomum að þau ríki fengju aðild að atlantshafsbandalaginu á þeim tíma þegar íslendingar við jafnaðarmenn og reyndar líka sjálfstæðismenn tóku upp þennan málstað hér á alþingi og til dæmis

miklu fylgi að fagna nú hins vegar blasir það við að það er sennilega á næstu árum fyrir dyrum önnur stækkunarhrina hjá atlantshafsbandalaginu þó er það svo að nýlokið er stórum leiðtogafundi nato í ríga og ólíkt síðustu stóru leiðtogafundunum var þar hvorki tekið á móti nýjum bandalagsríkjum né var nokkrum umsóknarlöndum formlega boðið til aðildarviðræðna á fundinum í ríga hins vegar var það gert uppskátt og raunar boðað að balkanríkjunum albaníu króatíu og makedóníu yrði formlega boðið til aðildarviðræðna á næsta leiðtogafundi sem er ráðgerður vorið tvö þúsund og átta ég hef látið það koma fram frú forseti á þessum fundum fyrir hönd hins íslenska alþingis að það sé vilji okkar sem smáþjóðar og þingmanna þessara þjóðar að það sé hlustað vel og tekið vel á móti þessum smáþjóðum ef þær kjósa sjálfar að leita skjóls í viðsjálum heimi innan þessa bandalags það er málflutningur sem er algjörlega í þeim anda sem við höfðum áður uppi varðandi eystrasaltsríkin sömuleiðis var á ríga fundunum ákveðið að bjóða þremur öðrum balkanríkjum bosníu hersegóvínu serbíu og svartfjallalandi aðild að samstarfsáætlun í þágu friðar þessi áætlun sem er í þágu friðar er eins konar rammaáætlun um tvíhliða samstarf milli annars vegar nato og hins vegar einstakra samstarfsríkja í þessari rammaáætlun er lýst ýmsum víðtækum skuldbindingum sem þau ríki sem vilja gerast aðilar að rammaáætluninni verða að hlíta og þar ber að sjálfsögðu hæst að þau verða að gangast undir það

um afvopnun og takmörkun vopna á móti skuldbindur atlantshafsbandalagið sig til þess að eiga samstarf við þessi ríki um öryggis og varnarmál þetta er eins konar aðfari að aðildarumsókn sem síðar er líklegt að komi upp í tilviki þessara ríkja og það var tekið náttúrlega sérstaklega fram af því að ég nefni þessi þrjú ríki af þessu tilefni

þau sýni fullan samstarfsvilja við alþjóða stríðsglæpadómstólinn í haag og auðvitað lýst því yfir að atlantshafsbandalagið mundi fylgjast mjög nákvæmlega með aðgerðum ríkjanna í þessu sambandi ég vil líka geta þess að á fundi sem við erum nýlega komin af fulltrúar alþingis að þar bar á góma hugsanleg aðild georgíu nato þingið hefur áður lýst því yfir með ályktun að það styðji aðild georgíu að sambandinu ég tók sem formaður nefndarinnar ákaflega sterklega undir það georgía er eitt af þeim ríkjum sem hefur fulla ástæðu til þess að ugga um sína framtíð landfræðilega situr það í skjóli stórs og öflugs nágranna sem á síðustu árum hefur heldur verið að láta skína meira í tennur en í lok kalda stríðsins gas rússlands það er nauðsynlegt að draga fram í þessu sambandi að innan georgíu eru tvö svæði suður ossetía og abkazía þar sem eru sterkar sjálfstæðishreyfingar í abkazíu sérstaklega

hreyfingar sem hefur verið studd mjög dyggilega og vædd vopnum af rússlandi þetta gerir það að verkum að það er hugsanlega erfitt að fara jafn jákvæðum höndum um umsókn georgíu og ég tel æskilegt ég tel að það skipti miklu máli að smáþjóðir eins og ísland sem eiga allt sitt undir stuðningi annarra smáþjóða og velvild stórþjóða bregðist ekki smáþjóð eins og georgíu á svona tímum ég tel að það skipti miklu máli að við styðjum óskir þeirra um að gerast fullgildir aðilar að atlantshafsbandalaginu ég tel að reynsla eystrasaltsríkjanna af því skjóli sem þau fundu þar sýni það alveg svart á hvítu að það er þjóð í þessari stöðu eins og georgía er í ákaflega nauðsynleg ég vil geta þess að við allir þingmennirnir sem höfum verið virk í þessu samstarfi fyrir hönd hins íslenska alþingis höfum hvað eftir annað sérstaklega háttvirtur þingmaður magnús stefánsson sem þá var venjulegur þingmaður en er nú orðinn hæstvirts félagsmálaráðherra vonandi vegna þess að

þau lögðu ríka áherslu á það sérstaklega áður en gengið var frá varnarsamkomulaginu við bandaríkin að nauðsynlegt væri fyrir okkur íslendinga að hafa fulla tryggingu fyrir því að eftirlit og björgunarstörf á hafinu umhverfis ísland væru fullkomlega tryggð háttvirtir þingmenn dagný jónsdóttir flutti prýðilega ræðu um þetta mál á fundi í quebec í kanada þar sem hún einmitt benti á þá staðreynd að hér við ísland er líklegt að umferð um höfin norðanvert og suður úr aukist stórkostlega vegna þeirrar áherslu sem evrópa evrópusambandið og einstök evrópuríki má segja vesturlönd öll leggja á það að verða sem næst því næg sjálfum sér hvað varðar öflun orku auðvitað eins og fram kom í umræðum á síðasta fundi sem við sóttum um daginn út í brussel er það svo að við getum ekki gert ráð fyrir að evrópa verði nokkru sinni fullkomlega sjálfri sér næg hins vegar vegna þess ástands og óöryggis sem hefur komið upp í orkumálum heimsins á síðustu árum hafa evrópuríkin og evrópusambandið lagt ríka áherslu á það að gengið yrði til þess að fullnýta orkulindir innan evrópu sem menn höfðu áður annaðhvort horfið frá eða talið fullnýta en staðreyndin er sú að gríðarlegar hækkanir á olíuverði hafa leitt til þess að svæði sem áður var horfið frá og menn töldu að ekki svaraði kostnaði að nýta eru nú nýtanleg þannig að menn geti sótt hagnað til þess sömuleiðis og af sömu orsökum er það svo að olíusvæði sem eru á miklu dýpi og á hafsvæðum fjarri meginlöndum mjög norðarlega þar sem veður eru vond og válynd og öryggi þar af leiðandi lítið og hættulegt og erfitt var að sækja til áður eru nú talin vinnanleg þetta eru svæði sem eru norður undir heimskauti fyrir norðan noreg á þessum svæðum er líklegt að á næsta áratug og örugglega næstu áratugum muni verða mikil olíuvinnsla þetta eru mestu óunnu olíulindirnar sem þekktar eru á norðurhveli jarðar í dag af þeim ástæðum er líklegt að umferð með olíu og gas muni stóraukast í gríðarlega stórum tankskipum um norðanvert vestanvert og austanvert ísland það skapar ákveðna hættu fyrir þjóð eins og okkar sem enn hefur miklar tekjur og hvílir á traustum stoðum í sjávarútvegi háttvirtir þingmenn dagný jónsdóttir eins og flokksbróðir hennar núverandi hæstvirtan félagsmálaráðherra lögðu á þetta sterka áherslu að nauðsynlegt væri þegar menn véluðu um öryggismál á norðurhveli að þetta yrði tekið inn í þann reikning

lagt fram af hálfu ríkisstjórnarinnar að efnt skyldi til þess að ísland gæti gengið í sérstakan samstarfssamning þjóða eins og kanada ameríkumanna breta og reyndar fleiri um slíkt björgunar og eftirlitsstarf í norðurhöfum þetta er það sem við höfum lagt mikla áherslu á og skiptir gríðarlega miklu máli þegar menn huga að öryggi íslands í framtíðinni í samstarfi af þessu tagi opnast augu þeirra sem koma frá smáþjóðum eins og okkur þar sem ekki eru hefðbundnir gerir fyrir því hversu flókin öryggismálin geta verið í ýmsum þeim heimshlutum þar sem viðsjár eru við íslendingar höfum á síðustu árum með nokkurri ánægju að ég held flest okkar tekið þátt í uppbyggingarstarfi í afganistan eins og hæstvirtur utanríkisráðherra sagði hér í umræðu um friðargæslu um daginn við höfum lært af reynslunni og reynslan af starfi okkar í afganistan hefur leitt til þess að við höfum íslendingar lagt ríkari áherslu á borgaraleg mannúðarstörf en kannski minni á þess konar störf sem krefjast þess að menn séu væddir vopnum og jafnvel gráir fyrir þeim á stundum það er athyglisvert að fylgjast með umræðum á þingum atlantshafsbandalagsþingmannasamtakanna þar sem menn eru komnir beint frá þessum átakasvæðum og greina frá því með hvaða hætti hlutirnir eru að þróast við höfum til dæmis íslendingar heyrt það í fjölmiðlum allra síðustu daga og um langt skeið að íranir séu þjóð sem bjóði mjög hættu og öryggi ýmissa annarra þjóða heim vísast má færa sterk rök fyrir því og vísa ég þá til kjarnorkuvopnavæðingar meintra írana að það er athyglisvert að til dæmis í landi eins og afganistan gegna íranir veigamiklu hlutverki við það að stilla til friðar fyrir nokkrum dögum hlustaði ég þannig á yfirmann sameinuðu þjóðanna í afganistan lýsa því að líkast til væru íranir sú þjóð sem næst gengi eins og hann orðaði það bandaríkjunum í því að koma á friði í landinu þetta þótti íslendingi sem er vanur fréttaflutningi hinna vestrænu miðla af íran töluvert önnur latína en sú sem tuggin er hér jafnan þetta á sér líka ákveðnar ástæður heyra menn sem hafa verið á blóðvellinum að sú þjóð sem harðast virðist ganga gegn því að hægt sé að afvopna ýmiss konar skæruliðasamtök í afganistan er sú þjóð sem að minnsta kosti bandaríkjamenn líta mjög oft á sem eina af sínum helstu vinaþjóðum gas pakistan í ljós kemur þegar menn skoða þessi mál að til dæmis bara á síðasta ári eins og við höfum heyrt í fréttum eru gerðar hundrað fimmtíu og sjö sjálfsmorðsárásir í afganistan sem leiddu til gríðarlegs mannfalls þetta voru nýmæli því sjálfsmorðsárásir hafa ekki verið hluti af átakahefðinni á þessu svæði hver sjálfsmorðsárás er nákvæmlega undirbúin og skipulögð og er gríðarlega kostnaðarfrek hún er talin kosta hundrað fimmtíu til tvö hundruð þúsund dollara árásirnar sem þarna hafa verið kortlagðar hafa kostað á bilinu þrjátíu til fimmtíu milljónir dollara þær eru skipulagðar og fjármagnaðar handan landamæranna í pakistan í suður til vasiristan þar sem pakistönsk stjórnvöld að minnsta kosti ekki í borði hafa ekki gripið til nægilegra gagnráðstafana til þess að kveða þessa gerninga niður þó þau hafi gert það í orði ég nefni þetta frú forseti í lok minnar ræðu til þess aðeins að upplýsa um það hvað það getur verið fróðlegt og veitt nýja og merkilega innsýn í gang heimsmálanna í hinum fjarlægari hlutum þar sem viðsjár eru miklar fyrir fólk eins og okkur sem komum langt að eins og ég sagði í upphafi ræðu minnar og skýrsluflutnings frú forseti hefur ríkt mikil eindrægni meðal þeirra þingmanna hvort sem er í stjórn eða stjórnarandstöðu sem hafa setið á palli fyrir hið íslenska alþingi innan þessara samtaka ég vil sérstaklega þakka félögum mínum í nefndinni fyrir gott samstarf háttvirtum þingmönnum dagnýju jónsdóttur einari oddi kristjánssyni varaformanni nefndarinnar og sömuleiðis hæstvirtur núverandi félagsmálaráðherra magnúsi stefánssyni sem tók mjög virkan þátt í nefndinni áður en hann upphófst til þeirrar fremdar sem yfir honum hvílir nú sömuleiðis vil ég þakka starfsmanni nefndarinnar stíg

hann tók við af andra lútherssyni sem nú er fjarri góðu gamni og syrgður mjög en má segja að ekki hafi mátt á milli sjá